Panie Przewodniczący! Komisja ENVI odrzuciła rozsądne mechanizmy dostosowawcze. Przyjęcie sprawozdania pana Krahmera postawi przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji. W Polsce zgodnie z postanowieniami akcesyjnymi w 2018 roku w mokre odsiarczanie będą wyposażane instalacje o mocy powyżej 500 MW. Gdyby ta restrykcyjna dyrektywa obowiązywała od 2016 roku, to w ciągu 6 lat w Polsce ponad 1200 kotłów będzie wymagać modernizacji. Jest to ekonomicznie i technicznie problematyczne. Może dotyczyć jedynie nowych inwestycji. Przyjęcie tego spornego kompromisu spowoduje, że na przykład polskie elektrownie do 2020 roku wyłączą 50 mocy. Projekt zalecenia do drugiego czytania należy odrzucić, bo nie uwzględnia on lokalnych realiów ekonomiczno technicznych. Opiera się na doktrynalnych przesłankach. Prowadzi do niezrównoważonego rozwoju oraz do nieuczciwej konkurencji w obrębie Unii Europejskiej.